Ich kann das voll unterstützen, auch was Präsident Schulz gesagt hat, auch was hier im Bericht von Herrn Preda steht. Ich frage mich aber Wo ist die Umsetzung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit bei uns in Europa? Wissen Sie denn eigentlich, dass allein in Deutschland über 1000 Patrioten im Gefängnis sitzen, nur weil sie ihre Meinung gesagt haben? Gut, Herr Badawi hat zehn Jahre Haft bekommen, aber in Deutschland hat mein Freund Horst Mahler zehneinhalb, zwölfeinhalb Jahre Haft bekommen, nur weil er seine Meinung frei geäußert hat. Man hat ihm im siebten Jahr seiner Haft das Bein amputiert, weil er als Zuckerkranker nicht genügend Bewegungsfreiheit

Bis zum heutigen Zeitpunkt ist diesen sieben Leuten noch keine Anklageschrift zugestellt worden. Wir erleben zurzeit, wie in Griechenland eine Partei verboten werden soll. Hat das etwas mit Meinungsfreiheit zu tun? Meine Partei, die NPD, in Deutschland soll verboten werden. Hat das etwas mit Meinungsfreiheit zu tun? Wenn, dann sollte die Meinungsfreiheit auch für alle in Europa gelten, bevor wir in Länder der Dritten Welt schauen.